Herr Präsident!

Mein Petitum wäre Wenn wir schon hier in Straßburg zusammensitzen, sollten wir die Zeit nutzen und ab und zu mal ein Mini Plenum in Brüssel zugunsten einer ordentlichen regulären Ausschusssitzung ausfallen lassen.